Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier l'équipe de négociation, qui a obtenu le moins mauvais compromis possible dans un rapport de force particulièrement défavorable, avec un Conseil aujourd'hui enlisé dans l'économie des bouts de chandelle

Il reste néanmoins quatre problèmes en suspens.

Le deuxième, c'est la macro conditionnalité le two pack prévoit déjà des sanctions quasi automatiques extrêmement importantes pour les États membres. La macro conditionnalité représente à cet égard une double peine, elle aussi, quasi automatique avec la règle de la majorité qualifiée inversée, et qui condamne fortement le modèle social européen.

Chers collègues, la politique monétaire et les réformes structurelles ne suffiront pas à relancer la croissance et à sortir l'Europe de la crise.